In der Tat hat man draußen den Eindruck, die Interessen der Chemie spielten eine größere Rolle als die Interessen von Umwelt und Gesundheit. Das müssen wir dringend korrigieren. Es liegt viel im Argen bei den Zulassungsprozessen. Allein, dass wir uns auf Studien der Chemie darüber verlassen müssen, ob bestimmte Pestizide gesundheitsschädlich sind oder nicht das kann nicht so bleiben. Wir brauchen mehr unabhängige Forschung, das ist ganz klar.

Aber wir müssen auch die Alternativen zu dieser Art von Chemie Landwirtschaft tatsächlich fördern. Es kann so nicht weitergehen, dass die Anwendung von Chemie selbstverständlich ist.